Señor Presidente, simplemente quería informar a la Cámara, antes de votar este proyecto de Resolución sobre Irán, de que se ha producido un intento de asalto a la Embajada de Italia en Teherán y que estos incidentes se han producido también en otras embajadas de Estados miembros, como ha sido el caso de Alemania, Francia, el Reino Unido y los Países Bajos.

Por eso quisiera pedirle al señor Füle que transmita a la señora Ashton que este mandato de la resolución se aplique tomando en consideración las circunstancias a las que me acabo de referir, y creo que el señor Gahler va a pedir que se añada una enmienda oral al texto de la resolución para que se protejan los intereses diplomáticos de los Estados miembros en ese país.